Espero una reacción rápida y decisiva del Comisario Moedas en un sector tan crucial para el desarrollo futuro de la UE. Quiero dar las gracias a la señora Dlabajová y felicitarla por el enfoque tan constructivo e innovador, que ha hecho de su informe un repaso exhaustivo y prometedor de los procedimientos y sistemas de control abierto, y dirigido al futuro presupuesto de resultados, que exigirá un debate en profundidad, pero que sus recomendaciones, señora Dlabajová, nos ayudan mucho a prefigurar. Por último, quisiera agradecer al señor Pieper su cooperación pragmática para seguir mejorando las capacidades de nuestra casa en un momento en el que este Parlamento pelea con brío por recuperar plenamente su papel central de colegislador y de control.